Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe anwesende vierzehn Mitglieder dieses Parlaments! Ich grüße Sie, und ich grüße ganz besonders herzlich die anwesenden Vertreter der freiwilligen Feuerwehr.

Worüber reden wir heute? Wir reden über die Zukunft der freiwilligen Feuerwehr in Europa, und damit reden wir über die Sicherheit von Europa. Ich bin neu hier, und ich habe damit gerechnet, dass hier einiges beschlossen und diskutiert wird, was den Menschen in Europa nicht immer hilft, sondern schadet.

Ich frage mich auch gerade, was die Vertreter der freiwilligen Feuerwehr denken, wenn sie sehen, dass über dieses wichtige Thema hier um kurz nach drei mit vierzehn Abgeordneten diskutiert wird.

Haben die nicht mehr Aufmerksamkeit, nicht mehr Unterstützung verdient?

Da geht es nicht nur um Sicherheit, da geht es auch um das gesellschaftliche Leben. Sie sind der Kern des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens im kompletten ländlichen Raum. Dieses Engagement braucht Unterstützung und verdient unsere Unterstützung. Wir reden ständig davon, dass wir das Ehrenamt fördern wollen, und jetzt machen wir genau das Gegenteil.

Was ist mit dem Schützenkönig, der während des Festes auf dem Thron sitzt verbringt er da seine Arbeitszeit?

Das sind Themen, die grundsätzlich geklärt werden müssen und die mich wütend machen, dass wir überhaupt über so einen Quatsch sprechen. Wir reden über völlig weltfremde Themen, die da draußen niemanden interessieren. Wir machen hier Probleme, wir erzeugen selbst Probleme, und das ist der Kern der EU. Ich fordere hier ganz klar Finger weg von der freiwilligen Feuerwehr, Finger weg vom Ehrenamt, sofort!